Al 2,5 jaar en opnieuw op 7 juli, steunde dit Parlement en wij zitten hier namens de Europese burger met een overweldigende meerderheid mijn eis tot een verbod op kloonvlees.

Nu is er toch kloonvlees in die voedselketen terechtgekomen. Ik hoor de commissaris niks zeggen over hoe hij dat vanaf nu gaat voorkomen en ik hoor alleen dat we opnieuw moeten wachten tot ergens in november. Ik ben dit afwachten helemaal zat. Commissaris Dalli, ik heb ook een vraag voor u u laat zich toch zeker niet op uw kop zitten door commissaris De Gucht die achter de schermen verkondigt dat door het Parlement gevraagde verbod op kloondieren in de voedselketen zal leiden tot een handelsoorlog met de Verenigde Staten, Brazilië en Argentinië. Ik heb liever een handelsoorlog dan een oorlog waarbij onnodig bloed vloeit. Klonen is onethisch en zeer, zeer dieronvriendelijk. Klonen leidt ertoe dat dieren op grote schaal dood ter wereld komen of dat ze moeten worden afgemaakt omdat ze mismaakt zijn. Terwijl de Commissie afwacht, leidt onduidelijke regelgeving ertoe dat deze praktijk ook de Europese Unie binnendringt. De Commissie dient onmiddellijk met wetgeving te komen en het door het Parlement gevraagde moratorium op producten van gekloonde dieren en hun nakomelingen vandaag nog in te stellen. Ten slotte wil ik commissaris De Gucht oproepen om te stoppen met het spelen van schoothondje van de Verenigde Staten en de aldaar gevestigde bio techno industrie. Die commissaris is verdorie aangesteld in het algemeen belang van de Europese Unie en haar burgers en behoort als lid van de Commissie geen instructies te aanvaarden van enige regering, instelling, orgaan of instantie, en ik citeer hier gewoon het Verdrag betreffende de Europese Unie. Is het werkelijk zo ver gekomen dat Europa uit angst voor repercussies van de Wereldhandelsorganisatie ons beleid ten nadele van onze burgers laat beïnvloeden? Zo ja, dan schaam ik mij op dit moment voor de staat van de Europese Unie.